Gospodine predsjedavajući, podržala sam također i ovaj prijedlog, koordinaciju između nacionalnih vlasti, Europske komisije Eurostata, jer smatram da je ključna za pripremanje vjerodostojnih statističkih podataka u Uniji. Bolja koordinacija će također utjecati na povećanje učinkovitosti razvoja, proizvodnje kao i distribucije. S obzirom na to da Unija provodi politiku jedinstvenog tržišta, podaci bi trebali slijediti načelo jednosmjernog sustava izvješćivanja s uvjetom jamčenja kvalitete podataka. Moramo uzeti u obzir da razmjena podataka, posebno onih povjerljivih, treba biti dobrovoljna te da se povjerljivi podaci koriste isključivo u svrhu pronalaženja statističkih podataka. Nedavno smo mogli svjedočiti otkriću kršenja zaštite podataka građana Europske unije te je sasvim jasno da postoji potreba za pojačanjem sigurnosti načina prijenosa osjetljivih podataka. Smatram da bi bolja koordinacija imala pozitivan utjecaj u vezi s robnom razmjenom između država članica i treba izbjegavati prekomjerne troškove za nacionalne statističke službe.